Poluarea și exploatarea irațională a terenurilor agricole, a pădurilor și a resurselor de apă determină schimbări climatice care pun în pericol resursele naturale ale planetei. Aș vrea să mă refer la una dintre amenințările cele mai dramatice, care este reprezentată de accesul tot mai dificil la sursele de apă, omenirea confruntându se cu perspectiva sumbră ca, în anul 2050, circa 45 din populația mondială să fie amenințată de penuria de apă. Din păcate, de abia anul acesta Adunarea Generală a ONU a declarat atât dreptul la apă potabilă, curată și de calitate, cât și dreptul la instalații sanitare, ca fiind drepturi elementare ale omului, indispensabile pentru a se bucura de viață dar acest lucru survine în contextul în care, deja, mai mult de un sfert din populația planetei nu are acces la apă potabilă și la instalații sanitare corespunzătoare. Rata îmbolnăvirilor și a mortalității cauzate de apa improprie consumului rămâne, în aceste condiții, îngrijorător de ridicată, în special în rândul copiilor. De aceea, consider că Uniunea Europeană trebuie să determine la Conferința de la Nagoya un răspuns mult mai prompt și mai precis la aceste probleme ale lumii a treia care acutizează sărăcia și lipsa de perspective. Cred că responsabilitatea istorică a țărilor dezvoltate pentru starea materială și ecologică a planetei ar trebui să reprezinte un argument în plus pentru politici care să contracareze actuala tendință de încurajare a exploatării nedurabile a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare, dependente de exportul de materii prime.